herra forseti ég segi já við þessari dagskrártillögu vegna þess að alþingi á ekki að líða forsætisráðherra þessa framkomu það er rétt hjá hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra alþingi lætur bjóða sér það þess vegna vek ég athygli þeirra þingmanna á því sem hafna þessari dagskrártillögu að þeir eru að taka afstöðu með framkomu forsætisráðherra þeir eru að taka afstöðu með því að forsætisráðherra í landi sem byggir á þingræði og forsætisráðherra sem leiðir þingbundna ríkisstjórn hann hunsi þá skyldu sína að svara fyrir störf sín á alþingi þeir eru að grafa undan þingræðinu þeir eru að taka afstöðu með hegðun sem gengur gegn hefðum og lögum og stjórnarskrá þessa lands forsætisráðherra ber að svara fyrir störf sín á þingi þess vegna er ég hryggur yfir því